I nie mogę zagłosować za nimi wspólnie, albo przeciwko, albo za. To jest uniemożliwienie mi pracy w tym momencie, nie jestem w stanie tak głosować. Odbieracie mi w tym momencie prawo głosu.